Hvala lepa, gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi. Vsem poslanskim skupinam hvala za vaša stališča, kakršnakoli so že. Hvala posebej tistim, ki boste vsaj v enem delu podprli rešitve, ki so tukaj, kar razumem, da gremo naprej, da je to prava smer, in da potem razumem, da moramo iti v drugo branje. Nekoliko sem razočaran, da ste zgubljali toliko minut - nisem jih seštel -, da ste se ukvarjali s tem, kar se mi sploh nismo. Kolikokrat, da je bila že ta rešitev v prejšnjem mandatu predlagana Glejte. To je izguba časa in škoda, da se v državnem zboru izgublja čas s tovrstnimi zadevami. Tukaj smo zato, po mojem skromnem mnenju in razumevanju, da iščemo rešitve. Ta zakon ni idealen! Naš zakon, nobeden od naših zakonov ni idealen! Gotovo tudi nobeden vladni ni idealen. Zato ga potem pilimo z amandmaji v drugem, tretjem branju in tako naprej, da pridemo do neke rešitve po demokratični poti, da mi, predstavniki ljudstva, potem lahko rečem: " E, večina se s tem strinja." Oziroma samo manjšina nasprotuje. Zdaj, konstantno vprašanje - vir v zakonu ni naveden. Ne vem, v kateri člen bi ga naj zapisali. Pričakujem, ko bo vlada to reševala - ker menda bo - da bo potem napisala neki člen - "a vir pa je tam pa tam". Mi pravimo, gospe in gospodje: "Vir je v boljšem poslovnem okolju, ki bo omogočilo več novih delovnih mest, več zaposlovanja, več več možnosti, da se bo podjetniški duh razvil vi tej državi." A se strinjate z mano, da je najbolj srečen Slovenec, Slovenka tisti, ki ima možnost, da razvije vse svoje intelektualne, podjetniške in druge potenciale, ki jih ima? In pri nas bo boljše, bo državna blagajna bolj polna - jaz to trdno verjamem - takrat, ko bomo vsi posamezniki, ki želimo delati, ki imamo ideje - poslovne, podjetniške, kakršnekoli že, da jih bomo lahko razvili. Da se ne bomo bali zaposliti še enega delavca, ker je pač zakonodaja takšna, da ga ne bomo mogli odsloviti, če je slab. A so vsi zaposleni idealni v tej državi? Niso. Pa to zdaj ni tema. Obžalujem tudi, da - recimo, v SMC sem pričakoval, da bo več naklonjenosti. Res je, to je zdaj en drugi SMC, kot je bil v preteklem mandatu, ko je bil veliki velik SMC. Takrat smo se - ne me držati za besedo - najmanj trikrat usedli z vodjo poslanske skupine doktorico Simono Kustec Lipicer, z eminentnim članom SMC, doktorjem Mitjem Horvatom, moja malenkost, naši strokovni sodelavci in smo dejansko prišli zelo blizu. Zato smo bili tik pred drugim branjem. Ampak - upam, da ne zaradi tega zakona, je potem doktor Cerar odstopil. Ni problem, da je on odstopil! Problem je, ker so problemi ostali. Ostali so v tej sestavi parlamenta. No, Levica pa bivši poslanec Nove Slovenije pa da v ime ne pove - to je malo tako, to je že polemiziral naš predsednik magister Tonin, tako da to ne bom zgubljal besed. Kar se SMC-ja tiče, samo še to - kar je bilo pri prejšnjem zakonu rečeno s strani Janija Möderndorferja. Glejte, magnetogram vse pomni, ne. Vse pomni. Ne, on je mene napadal, da sem jaz nekaj zlorabljal njegovo diskusijo. On je dejansko rekel "ena majhna - ena majhna skupina", ni ni rekel "določena", kot je hotel povedati morda. S strani Levice razumem sporočilo, da je prepovedano delati. Da je v tej državi prepovedano delati. Poglejte, kje smo mi v Evropi. Res je, cela Evropa se stara. Slovenska družba najbolj. To nam poroča vsako leto, oziroma vsak semester, Evropska komisija. Življenjska doba se daljša - hvala bogu! Zahvaljujoč medicini, zahvaljujoč tudi bolj zdravemu načinu življenja in tako naprej. Kar pomeni, da je starajoča se družba veliko fiskalno tveganje. In v Evropi, v EU institucijah smo - ja, tudi mi - sprejeli neke usmeritve, kako biti čim dalj čas aktiven. Govorim o delovni aktivnosti. Včasih me kdo vpraša, kdaj pa ti greš v penzijo, koliko pa še moraš delati. Če bo vse po sreči, če mi bo zdravje služilo, bom delal do smrti, ne v parlamentu, ne bojte se. Sporočam kolegu Janiju Möderndorferju. Malo, malo za hec, ne. Treba bo delati do smrti, ker veste kakšne so penzije. Ne, pa zato, ker delo krepi človeka, piše v Prvi čitanki, vsaj moji je tako pisalo. In Poslanska skupina Desus, mislim, da bojim se, da ni razumela. Ker je bilo rečeno, da zdaj gre tu za neke neenakosti, da samo tisti, ki so bili espe, da samo tisti imajo zdaj to pravico, da lahko so espejevci naprej in dobivajo stoprocentno pokojnino. Ne, tudi tisti, ki se je upokojil, morda je že tri leta v penziji, ni važno, kje je delal, pa ima zdaj neko idejo, neki posel, če hočete, pa bo pa bi rad delal, pa tudi ta upokojenec, ki že tri leta upokojenec, pa naj odpre espe. To piše v zakonu. Pa naj dela, za božjo voljo, naj dela in naj plačuje vse davke. In mi pravimo, dvojni status je za tiste, ki so vse pogoje dosegli za penzijo. Po mojem razumevanju je penzija pravica. To je pravica, ki smo si jo, si jo bomo zaslužili, če smo štirideset let plačevali določene prispevke. In če opravljam neko dejavnost, mizarstvo, karkoli, projektiranje, karkoli, in se mi v nekem trenutku prižge ta pravica, ki se ji reče penzija, je prav, da stoprocentno dobivam to penzijo, kljub temu da je nizka, prav je, da dobim. In če sem zdrav, pa imam produkt, pa imam trg, pa imam zaposlene, skrbim za eksistenco petih družin, zakaj mi država prepoveduje delati. Zakaj? To je noro, gospe in gospodje, kar imamo zdaj v tej rešitvi, ki jo bom kasneje še bolj podrobno osvetlil, kaj imamo sedaj, noro. Zdaj tudi Levico ne razumem, ki govori o tem, da je število delovnih mest slovenska konstanta. To to sploh ne razumem. Pa o statistiki espejevcev in tako naprej, pa zakaj jih je več. Aha, zakaj je več espejev? Zakaj je porast? To pa je vredno analize. In še podjetniška strast je rast. Še enkrat, tisti, ki je zdrav, ki ima idejo, ki ima produkt, ki ima trg, naj dela, naj raste, naj na naj naj dodatno zaposluje in naj dobiva stoprocentno pokojnino, če je izpolnil vse pogoje. Se pa strinjamo mi tudi s povečanim inšpekcijskim nadzorom, kar se tiče nesreč pri delu. Nimamo s tem težav. Ampak niste prebrali zakona. Stoenaindevetdeseti člen dopolnjujemo. Ta govori o odgovornosti delodajalca za škodo zavodu. "Zavod lahko od delodajalca zahteva znesek odškodnine največ v višini dvajsetkratnika najnižje pokojninske osnove." To je zdaj približno petnajst tisoč, a ne. Naprej, "če je povzročena škoda nastala namenoma, jo v celoti povrne delodajalec". Zdaj, če vam ta dvajsetkratnik ni všeč, dajmo ga amandmirati, pa napišimo neko drugo neki drugi večkratnik, po volji, demokratični volji večine. Ja, vsi si prizadevamo za višje pokojnine. Ej, ne bo šlo. Ne bo šlo brez pokojninske reforme. To, da bomo zdaj vsako leto tekmovali, enkrat Bratuškova, potem Erjavec, potem še tretji, pa petnajsti, kdo bo dal več za upokojence iz državne blagajne, to je brez veze, glejte, to je brez veze. To smo v prejšnjem mandatu, pa smo res računali, da pač si prvak DESUS-a prizadeval za to, in je uspel, ja, dobil je štirideset milijonov na leto. In če to preračunate, ugotovite, da je to na mesec za vsakega upokojenca ena ali pa dve kepici tako sladoleda srednje kvalitete To, to, to je norca delanje iz upokojencev. Mi moramo, pa ne zdaj za mene pa pa pa za nas, ki smo ki smo že malo bolj, ki smo že v letih, ne, ampak za mlade, za mlade mi moramo danes narediti, gospod državni sekretar, poslušajte, moramo narediti pokojninsko reformo, ki bo malo drugačna, kot je ta. Ker kaj nam ta daje? Jaz sem tudi bil kritičen do prejšnje vlade in sem, ali pa če hočete do stranke, ki je Demokratična stranka upokojencev, ker smo sem prišel do enega zanimivega pravila. Pravila dveh devetk. Dveh devetk. In sicer: devet let, v devetih letih, od dva osem do dva sedemnajst je devet let, se je razmerje med plačo in pokojnino zmanjšalo za devet odstotnih točk. Dva osem je bilo razmerje sedeminšestdeset odstotkov, dva sedemnajst oseminpetdeset. Zdaj mi ta novi, ta najmlajši upokojenci pravijo, da ni oseminpetdeset, da je sedeminpetdeset. Torej gre navzdol. In nihče nič ne ukrene. Samo gledamo, se staramo, pa nič. Namesto da bi uvedli, pa če nam, če vam ni všeč naš tristebrni sistem, potem nekega drugega treba izumiti, ki bo za vse dober. Zanimivo, da niste za to nekateri, vsaj nekateri, da bi popravili krivice. Kolegica Furman je bila za to, ne, tudi Levica, mislim, da sem prav slišal, ne. LMŠ, celostno je treba reševati, sistemsko je treba reševati. Socialne pravice, davčno reformo in tako dalje, še nekaj je bilo navedeno. Pa dajmo celostno. To najbrž pomeni, da bo v paketu prišlo v Državni zbor šestdeset zakonov. Na pamet govorim. Zdaj, dialog s socialnimi partnerji, ja, kakšna je tu zdaj procedura? Ali pred prvim branjem, ali po prvem branju, kako naj to uredimo? Tega jaz enostavno ne vem. Bi pa nekaj še želel povedati, če sem pri LMŠ kot največji vladni stranki, ker je je potrebno posvetiti malo več pozornosti. Vi vsi veste, drage kolegice in kolegi, da smo v času volilne kampanje od različnih institucij, medijskih hiš dobivali različna vprašanja. Eno vprašanje se je glasilo: "Kakšen je vaš pogled na fleksibilne oblike dela?" Odgovor LMŠ - ne bom vsega citiral, samo zadnji del: "Glavni razlog," - citiram - "Glavni razlog za premišljeno uvedbo fleksibilnosti trga dela je aktiviranje vseh potencialov v Sloveniji." Super. "Tudi delovno sposobnih upokojencev, da bomo lahko ohranjali gospodarski razvoj in socialno državo." Bravo, ampak bravo za takrat, ne za danes. Kaj se je spremenilo? Kaj se je spremenilo? Pa LMŠ je isti. Aja, v vladi so zdaj. Gospod državni sekretar, bela knjiga, vi jo v nulo poznate, ker ste zdaj drugi človek na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Bela knjiga o pokojninah, april dva tisoč šestnajst, stran petindevetdeset, da ne boste dolgo listali. V okviru dvojnega statusa, bi se tako lahko vpeljala rešitev, po kateri bi lahko prejemniki starostne pokojnine od izpolnitve polne starosti še naprej prejemali dohodke, ki ne bi vplivali na prenehanje izplačevanja oziroma na zmanjšanje pokojnine, vendar pa bi bili taki upokojenci dolžni plačati vse pripadajoče prispevke za socialno varnost. Ja seveda, to piše v našem zakonu. Vse morajo plačati. Jasno. In še predlog ukrepa, ne, predlog ukrepa: Ureditev dvojnega statusa upokojencev na način, da se jim omogoči opravljanje dela po upokojitvi in hkratno prejemanje polne pokojnine, ko izpolnijo polno upokojitveno starost, in ob pogoju, da plačujejo polne prispevke. Trikrat polno. Vi pa v prazno. Vi pa ste v prazno zdaj streljali, ko ste rekli, ne, da to ni dobro. Zdaj mi samo povejte, državni sekretar, a bela knjiga še velja, ali ste nekomu to plačali, da je to napisal, to najbrž ni zastonj, in da ste potem zdaj to, ta denar vrgli v koš in še eno belo knjigo v koš. Zdaj, ključno in še enkrat želim poudariti, kdajkoli naši ministri, predsednik vlade gre na zasedanje Evropskega sveta ali pa ministri na zasedanje Sveta Evropske unije za delo, konkurenčnost, in tako dalje, Ecofin, in tako dalje, vedno skoraj vedno je govora o tem, da moramo v Evropi biti čim dalj časa aktivni. Moramo biti v kondiciji, v delovni kondiciji. Tukaj zdaj slišim, da je prepovedano delati. V tej državi je prepovedano delati. Kolegice in kolegi! Mi v Novi Sloveniji mislimo, da je čas, da izboljšamo poslovno okolje v Sloveniji, da ga naredimo konkurenčnejšega. Ne bom zdaj citiral lestvic, ampak mi v Novi Sloveniji nismo zadovoljni z s stopnjo z lestvico konkurenčnosti, nismo zadovoljni, da nas prehitevajo države tudi po ekonomski svobodi, kot so Romunija, Bolgarija, Slovaška, Češka, in tako naprej. Ko smo predsedovali Svetu Evropske unije prvi polovici leta dva tisoč osem, so nam šefi evropskih institucij rekli, da smo nova zvezda na evropskem nebu. Danes so nam Francozi izmerili, da je naša specifična teža v institucijah EU, nič. In čisto človeško, velika večina Slovenk in Slovencev ni srečnih, če je na sociali. Mi smo najbolj srečni takrat, ko lahko ustvarjamo, ko uresničujemo vse svoje potenciale, o katerih sem že prej govoril, intelektualne, podjetniške, ročne, če hočete, in tako naprej. In to nas dejansko dela tudi samozavestne, ponosne, ustvarja boljšo družbeno klimo, stanje duha, in tako naprej. In ne morem reči, da sem razočaran, ko iz stališč vidim, da tako jasne rešitve, da enostavno nimajo razumevanja pri vladnih strankah. Enostavno tega mi ne razumemo. Mogoče pa res je princip takšen, da se gleda ne to, kaj kdo predlaga, ampak kdo kaj predlaga. In če ta kdo ni pravi, ni pravilen, potem ga je treba oziroma njegove rešitve pač poteptati.